með þessu frumvarpi er lagt til að tvær nýjar málsgreinar bætist við fjórtándu grein laga um matvæli markmið frumvarpsins er að kveða skýrt á við um rekjanleika umbúða annarra efna og hluta sem ætlað er að snerta matvæli jafnframt eru heimildir eftirlitsaðila styrktar og skýrðar þetta frumvarp er samið í tengslum við innleiðingu á reglugerð evrópuþingsins og ráðsins númer þrjátíu og fimm tvö þúsund og fjögur frá tuttugasta og sjöunda október tvö þúsund og fjögur um efni og hluti sem er ætlað að komast í snertingu við matvæli og niðurfellingu á tilskipunum númer áttatíu fimm hundruð níutíu e b e og áttatíu og níu hundrað og níu e b e reglugerðin var tekin upp í samninginn um evrópska efnahagssvæðið með ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer níutíu og fimm áttunda júlí tvö þúsund og fimm þetta frumvarp gerir ráð fyrir að rekjanleika umbúða efna og hluta sem er ætlað að snerta matvæli skuli tryggja á öllum stigum rekjanleiki umbúða efna og hluta sem snerta matvæli getur í vissum tilvikum verið jafnmikilvægur með tilliti til öryggis matvæla og rekjanleiki matvælanna sjálfra efni og hluti sem ætlað er að snerta matvæli kunna að hafa áhrif á samsetningu matvæla útlit þeirra frægð eða lykt markmið reglugerðar e b númer nítján hundruð þrjátíu og fimm frá tvö þúsund og fjögur er meðal annars efni og hlutir sem ætlað er að komist í snertingu við matvæli með beinum eða óbeinum hætti verði að vera nægilega óvirk svo efni berist ekki í matvæli í því markmiði sem gæti stofnað heilbrigði manna í hættu eða haft í för með sér óviðunandi breytingu á samsetningu matvæla eða spillt þeim á annan hátt frumvarpið gerir einnig ráð fyrir heimild ráðherra til að setja reglugerðir um skyldu framleiðenda og dreifingaraðila til að hafa kerfi og verklagsreglur svo rekja megi feril umbúða milli dreifingaraðila og framleiðenda slíkt kerfi er nauðsynlegt til að auðvelda eftirlit innköllun gallaðra vara miðlun upplýsinga til neytenda og til að ákvarða ábyrgð þeirra sem eiga hlut að máli framleiðendur og dreifingaraðilar umbúða efna og hluta skulu að minnsta kosti geta bent á þau fyrirtæki sem efnin og hlutirnir eru afgreidd frá og til frumvarpið gerir ráð fyrir tiltekinni varúðarreglu þar sem eftirlitsaðila er heimilt að takmarka eða stöðva dreifingu á vöru ef nýjar upplýsingar eða endurmat á fyrirliggjandi upplýsingum sýna fram á heilsuspillandi áhrif umbúða